Monsieur le Président, je voulais dire qu'au fond, personne dans cette maison n'est opposé à ce que ce débat se tienne et à ce qu'une telle résolution soit adoptée.

Je voulais vous dire qu'il y avait de bonnes raisons pour ne pas le faire ce mois ci, au delà du fait que la Conférence des présidents n'a pas prévu de le faire ce mois ci

Je ne souhaitais pas faire cet exercice cette semaine, mais dans trois semaines. Le groupe PPE vous exhorte donc à être d'accord pour que cela se fasse en novembre, dans trois semaines, avec une bonne préparation et avec tout le temps nécessaire pour le faire.